Señor Presidente, hace apenas unos minutos el señor Swoboda hacía referencia al riesgo de que este nuevo Consejo Europeo tuviera las dos características más dañinas para la inacción.